opinberu háskólana þetta frumvarp sem liggur nú fyrir í annarri umræðu undir þeim kringumstæðum sem hér er boðið upp á það er eftir að búið er að semja um þinglok því að hér er til umfjöllunar mál sem er verulega stórt í sniðum sérstaklega í ljósi þess að stjórnarmeirihlutinn hefur ákveðið að vinna ákveðið skemmdarverk á stjórn háskóla íslands með þessu frumvarpi og þar er ég að tala um skipan háskólaráðs hér eru í farvatninu breytingar sem stríða gegn meginskipulagi háskóla íslands sem fara í bága við nýsamþykkta stefnu háskóla íslands sem fara þvert á sjónarmið háskóla íslands og umsagnir háskólans þannig að hér er í sjálfu sér verið að reisa stríðsöxi gegn háskóla íslands það er skammarlegt að það skuli gert og sannarlega tilefni til að ræða það hér í löngu máli ég á hins vegar ekki von á því að umræðan verði löng við í

listmenntun á háskólastigi þetta er að hluta til komið til vegna þeirrar sameiningar sem stendur nú yfir kennaraháskóla íslands og háskóla íslands en það verður að segjast eins og er að það sem kallar á þetta frumvarp öðru fremur er fjölgun háskóla á síðustu árum en aukinn fjöldi háskóla sem rekinn er af öðrum en ríkinu hefur leitt af sér breytt lagaumhverfi sem innleitt hefur verð í áföngum á síðustu árum í ljósi þessara breytinga og í ljósi áforma um sameiningu háskóla íslands og kennaraháskóla íslands er það frumvarp sem hér er fjallað um lagt fram minni hluti menntamálanefndar gagnrýnir hæstvirtur forseti hversu seint þetta mál er fram komið það var sett hér á dagskrá með afbirðgum og það er ófyrirgefanlegt í ljósi þess að þessi sameining kennaraháskólans og háskóla íslands hefur verið þekkt stærð og vitað að það þyrfti að setja lög af þessu tagi þannig að sleifarlagið í hæstvirtan menntamálaráðherra og meira hlutanum ríkisstjórninni að setja þetta mál ekki fram fyrr er óásættanlegt þeir háskólar sem falla undir ákvæði frumvarpsins hæstvirtur forseti eru sameinaður háskóli íslands og kennaraháskólinn og háskólinn á akureyri landbúnaðarháskólinn á hvanneyri og hólaskóli háskólinn á hólum heyra enn sem komið er undir lög um búnaðarfræðslu en eftir stjórnkerfisbreytingarnar sem gerðar voru hér á síðasta ári ættu þeir skólar einnig að falla undir þetta frumvarp úr því að búið er að færa málefni þeirra formlega undir menntamálaráðuneytið í umfjöllun nefndarinnar kom fram það mat menntamálaráðherra og menntamálaráðuneytisins að þeir skólar þurfi lengri aðlögunartíma áður en þeir geti fallið undir lög um opinbera háskóla ekki komu þó fram að mati minni hluta nefndarinnar nægilegar röksemdir fyrir þessu sjónarmiði

tryggja lagaumhverfi þessara tveggja skóla jafnhliða samþykkt þessa frumvarps ástæða þess að ekki virtist vilji til þess í meiri hluta nefndarinnar kann að helgast af hugmyndum um breytt rekstrarform landbúnaðarháskólanna í náinni framtíð öllum tilraunum af því tagi mótmælir minni hluti menntamálanefndar þeir þættir sem hér eru nefndir hafa gert menntamálanefnd óþarflega erfitt um vik að taka afstöðu til breytingartillagna sem komu frá umsagnaraðilum minni hlutinn styður breytingartillögu meiri hluta nefndarinnar um að háskóli íslands og háskólinn á akureyri séu nafngreindir í fyrstu grein frumvarpsins enda er sú hugmynd komin hér fram af háttvirtum þingmönnum steingrími sigfússyni sem orðaði þessa hugmynd hér í ræðustóli við fyrstu umræðu um málið ef þessir skólar væru ekki nefndir í fyrstu grein gæti að mati okkar sem skipum minni hlutann skapast hætta á því að þeirra biðu þau örlög að breytt yrði um rekstrarform á þeim og þeir einkavæddir að hluta eða öllu leyti þegar frumvarpið kom fram virðulegi forseti kallaði það á talsverðar umræður í skólasamfélaginu en mestar deilur vöktu atriði sem vörðuðu gjaldtöku í opinberum háskólum og um skipan háskólaráðs ágreiningur stjórnarflokkanna um gjaldtöku kom vel í ljós við meðferð málsins en ekki síður ágreiningur þeirra um kjarna stjórnsýslu í opinberum háskólum tillaga frumvarpsins um að gerbylta valdahlutföllum í háskólaráði kallaði á harðorðar yfirlýsingar frá háskóla íslands félagi prófessora við ríkisháskóla stjórn kennarafélags kennaraháskóla íslands og stúdentaráði háskóla íslands auk námsmannahreyfinganna allra við háskólana þá er það mat minni hlutans að nauðsynlegt sé að stuðla að því að rektor verði kosinn lýðræðislegri kosningu hér eftir sem hingað til slíkt festir í sessi sjálfræði stofnunarinnar og undirstrikar sjálfstjórn hennar auk þess sem það þroskar lýðræðisvitund innan skólasamfélagsins sem hlýtur að teljast afar dýrmætt það er mat minni hlutans virðulegur forseti að með tillögu frumvarpsins sé vegið að akademísku frelsi og sjálfstæði opinberra háskóla með því að hverfa af braut jafningjastjórnunar sem hefur verið við lýði í opinberum háskólum hingað til þar virðist ráða för ásetningur hæstvirtur menntamálaráðherra um að draga úr áhrifum háskólasamfélagsins sjálfs á rekstur og stjórnun opinberra háskóla og auka vald fulltrúa hagsmunaaðila atvinnulífsins í málefnum þeirra í greinargerð með frumvarpinu eru ástæður þessarar tillögu reifaðar og ljóst að mestu máli virðist skipta að dregið verði úr vægi og áhrifum þeirra sem nú starfa innan háskólanna við æðstu stjórn þeirra það er mat minni hlutans að breytingartillögur meiri hlutans breyti ekki þeim grundvallarásetningi þær dragi ekki úr hættunni á að valdahlutföll í háskólaráði verði með þeim hætti að það kalli á hagsmunaárekstra og það gagnrýnum við breytingartillögurnar gera á sama hátt og frumvarpið ráð fyrir að valdahlutföll ráðsins verði með þeim hætti að fulltrúar skipaðir af ráðherra geti haft áhrif umfram þá sem eru fulltrúar fræðasviðanna eða stúdenta hins akademíska skólasamfélags slíkt býður heim hættu á valdaátökum og alvarlegum hagsmunaárekstrum og slíkt getur orðið dýrkeypt það er í sjálfu sér ámælisvert og ábyrgðarhluti af meiri hluta menntamálanefndar að skella skollaeyrum við tillögum háskóla íslands í þessum efnum minni hlutinn sættir sig ekki við sjónarmið meiri hlutans hvað þetta varðar þess vegna leggjum við til breytingu á skipan háskólaráðs en sú tillaga okkar er samhljóða tillögum sem háskóli íslands sendi nefndinni í yfirgripsmikilli og faglegri umsögn sinni sem hefur langa greinargerð þar sem skýrðar eru helstu röksemdir fyrir hverri tillögu hæstvirtur forseti minni hlutinn er andvígur því að skólagjöld verði tekin upp í opinberum háskólum og styður tillögu meiri hlutans um að fjórðu málsgrein tuttugustu og fjórðu grein falli brott en telur hana þó ekki nægja til að taka af öll tvímæli um að ekki sé verið að opna fyrir aukna gjaldtöku í skólunum þar með talin skólagjöld nauðsynlegt er að tryggja með lagasetningu að ekki standi til að setja skólagjöld á í opinberum háskólum misvísandi pólitískar yfirlýsingar frá þingmönnum stjórnarflokkanna auka enn á óöryggi skólanna hvað þetta varðar í því skyni setur minni hlutinn fram tillögu um að settur verði á fót starfshópur sem fái það verkefni að tryggja fjármögnun opinberra háskóla án skólagjalda og að gjaldtaka sú sem heimiluð er samkvæmt lögum verði ævinlega með þeim hætti að hún endurspegli raunkostnað þeirrar þjónustu sem henni er ætlað að standa undir virðulegur forseti minni hlutinn telur vandkvæðum bundið að innleiða nýja merkingu í orðið skóli eins og gert er ráð fyrir í frumvarpi þessu og leggur til að fallið verði frá þeirri tilraun í því skyni er lagt til að orðið fræðasvið komi í stað hins nýja skóla hugtaks er sú tillaga í samræmi við sjónarmið háskóla íslands eins og fram kemur í umsögn skólans til nefndarinnar breytingartillögur minni hlutans eru lagðar fram á sérstöku þingskjali númer ellefu hundruð sextíu og sex hæstvirtur forseti nú er það svo að gestir þeir sem komu til nefndarinnar frá háskólasamfélaginu frá kennaraháskóla íslands og frá háskóla íslands lögðu verulega áherslu á að það þyrfti að auka sjálfstæði ríkisháskólanna það þyrfti að auka sjálfstæði þeirra varðandi ráðningar varðandi sveigjanleika í ráðningarmálum varðandi fjárhagslegu hliðarnar skólarnir yrðu að hafa óskorað sjálfstæði fjárhagslegt sjálfstæði auk þess væri nauðsynlegt að auka á ábyrgð

almennt á eigin starfi

sú umræða var lýðræðisleg og breytingarnar lýðræðislega afgreiddar innan háskólans í þeirri umræðu leiddi háskólafólk mismunandi sjónarmið til lykta á afar farsælan hátt og með umsögn háskóla íslands til nefndarinnar fylgir skjal það er lokatillögur starfshóps háskólaráðs um endurskoðun á skipulagi og stjórnkerfi háskóla íslands skjal sem samþykkt var á háskólafundi nítjánda október tvö þúsund og sjö og í háskólaráði tuttugasta og þriðja október tvö þúsund og sjö í þessu fylgiskjali með umsögn háskólans er fjallað um það á hvern hátt endurskoðað skipulag háskólans eða stjórnkerfi er séð með augum þeirra sem stjórna háskóla íslands í dag

þáttum í þessari stefnumörkun sem hér um ræðir þeim stjórnsýsluákvörðunum sem lúta að háskólaráðinu og æðstu stjórn háskólans ég vara því við því að hér í þessum sal verði greidd atkvæði öðruvísi en þannig að það sé þá í samræmi við eiga háskóla íslands í samræmi við þær stjórnsýslulagfæringar sem gerðar hafa verið og í samræmi við stefnu háskóla íslands til framtíðar ég tel breytingartillögur meiri hlutans ekki vera með þeim hætti heldur þvert á móti auka á eða búa til óþarfa óöryggi og jafnvel að ala á tortryggni á milli stjórnvaldsins hér þeirra sem setja lögin og þeirra sem eiga að stýra háskólanum ég vil geta þess hér líka hæstvirtur forseti að stjórn kennarafélags kennaraháskóla íslands sendi okkur ályktun sem ekki var komin til okkar við fyrstu umræðu við vorum hins vegar komin með mjög harðorðar ályktanir frá stúdentahreyfingunum kennarafélag háskóla íslands segir í ályktun sinni eftirfarandi með leyfi forseta stjórn kennarafélags kennaraháskóla íslands fagnar framkomnu frumvarpi um opinbera háskóla en varar eindregið við þeirri skipan háskólaráða í opinberum háskólum sem þar er lögð til og nú er til umfjöllunar í menntamálanefnd alþingis tryggja þarf aukinn hlut bæði nemenda og háskólakennara í ráðum háskólanna akademíska frelsi og sjálfstæði háskólanna með allri þeirri ábyrgð sem því fylgir er einn af hornsteinum öflugs háskólastarfs jafnt í vísindalegu og samfélagslegu tilliti jafnframt varar kennarafélagið við tuttugustu og fjórðu grein þeirri

háksólaráðsins breytir ekki valdahlutföllum í ráðinu þess vegna er nákvæmlega sama hætta vakandi hér þó svo að breytingartillaga meiri hlutans verði samþykkt og var hér í fyrstu umræðu málsins ég lýsi yfir miklum vonbrigðum með það að ekki skyldi hafa náðst að tala um fyrir meiri hlutanum í þessu máli sýna þeim að það væri ábyrgðarhluti að fara gegn meirihlutavilja í ekki bara háskólaráði hefur háskólafundi líka því að ég man ekki betur en að háskólinn lýsi því í umsögn sinni nei það er nú ekki rétt hjá mér en umsögn háskólarektors var samþykkt á fundi háskólaráðs og ég geri ráð fyrir því að þar hafi hún fengið umfjöllun þar sem ólík sjónarmið hafi verið vegin og metin og niðurstaðan hafi orðið sú að leggja til við menntamálanefnd þá skipan mála sem greint er frá í umsögn háskólans ég hvet alþingismenn til að hlusta á háskóla íslands þá sem best vita hvernig má stjórna þessum háskóla þannig að best fari og greiða þess vegna